Lieber Herr Kollege van der Stoep, ich bin mein Geld wert, und ich stehe auch dazu.

Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns selber keinen Gefallen tun, wenn wir uns hier Arbeitsbedingungen schaffen, unter denen wir effektiv nicht arbeiten können. Ich stehe zur Erhöhung der Sekretariatszulage, und zwar zu beiden Tranchen, und halte dies für sehr gut begründbar. Wer in diesem Haus arbeitet, braucht Mitarbeiter. Diejenigen, die nicht arbeiten wollen, sollen diejenigen, die arbeiten wollen und müssen, nicht davon abhalten.

Ich kann nur für mich wiederum sagen, dass ich mein Geld wert bin, und auch meine Mitarbeiter sind es.